Eine der vornehmsten Aufgaben dieser Kommission in den nächsten Wochen und Monaten wird es werden, die Europäische Union als ein demokratisches Projekt zu verteidigen.

Aber das kann doch keine zwischenstaatliche Angelegenheit werden. Oder wollen Sie mit 19 Finanzministern oder besser noch mit 27 regeln, in welcher Weise wir auf die Schocks dieser Welt reagieren sollen und was wir für Maßnahmen wo abstimmen und wie lange das dann dauern soll?

Wir haben erlebt, wieviel Unsinn in die Welt kommt gut gemeint, aber schlecht gemacht wenn es keine parlamentarische Kontrolle gibt. Wir stehen Ihnen zur Verfügung, weil wir diese Vertiefung wollen. Wir wollen die Verbesserung unserer wirtschaftspolitischen Instrumente. Aber die Kommission muss aufstehen und ihre eigene Rolle verteidigen. Wir wollen auch nicht, dass die Übersicht über die mitgliedstaatlichen Finanzen auswandert aus der Kommission sie gehört in die Kommission. Ihr Chef heißt Juncker und nicht Regling.

Es braucht demokratische Kontrolle es braucht das Europäische Parlament. Dabei wollen wir Sie gerne unterstützen, heute und auch in Zukunft ich danke dafür.

Sie machen einen großartigen Job. Sie machen das nicht nur heute, sondern sie machen es das ganze Jahr. Herzlichen Dank dafür.